Elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy Brüsszel és a migránspárti országok nem voltak képesek ráerőltetni akaratukat a migrációt ellenző tagországokra. A tanácskozás résztvevői kénytelen kelletlen megerősítették, hogy céljuk továbbra is az illegális bevándorlás megállítása. Ezzel szemben az igazság az, hogy az Unióban továbbra is a bevándorlást pártoló és az azt ellenző erők, illetve országok harca folytatódik. Valóságos politikai háború zajlik azok között, akik az illegális migrációt megállítani, és azok között, akik azt menedzselni és legalizálni akarják. Ideológiai hadviselést folytatnak a balliberálisok Magyarország és Lengyelország ellen, Guy Verhofstadt Orbán Viktor, Emmanuel Macron és szövetségesei pedig Matteo Salvini Olaszországa ellen. Mindazonáltal az osztrák elnökség, illetve Sebastian Kurz kötelező szolidaritásra vonatkozó javaslata kedvező irányba mutat. A vita a soron következő decemberi csúcstalálkozón folytatódik és remélhetőleg a jövő év májusi választások áttörést fognak hozni az Unió migrációpolitikájában. Remélhetőleg a megújuló és az európai választásokon megerősödő Európai Néppártnak döntő szerepe lesz a megoldás megtalálásában, a nemzetek Európájának és szuverenitásának, értékeinek, kultúrájának és identitásának a megvédelmezésében.